Hvala lepa. Jaz mislim, da se midva očitno nisva razumela z gospodom Toninom. Govorim o temu, kar, smo govorili celo razpravo, da se iz profita firme iz profita firme podjetnik odloči, da bo dal tisoč evrov donacije. In to se mu potem upošteva. Jaz sem pa govoril o tem, da iz svoje dejavnosti, ki jo opravlja, prispeva donatorstvo, in je to strošek, ki ga uveljavlja kot strošek firme. In tukaj je razlika. Kot do sedaj to ni tako priznano. Obdavčeno je. Če pa bi se to upoštevalo kot prihodek firme, če sem izrazit, potem bi bil dobiček sicer firme manjši za donacijo, ampak bi ta donacija ne imela davčne obremenitve tako, kot ima zdaj.